Programul pentru persoanele cele mai defavorizate este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate programe europene de către cetățenii Uniunii Europene, întrucât el sprijină furnizarea de alimente către persoane sau familii deosebit de vulnerabile care se găsesc într o situație dificilă. La nivelul Uniunii Europene, 43 de milioane de persoane nu își pot permite să mănânce o masă completă o dată la două zile, iar în urma crizei economice și financiare, numărul acestora a crescut.

Susținem continuarea programului și revenirea la bugetul de 500 de milioane de euro pe an.